Señora presidenta, efectivamente ‒como ha señalado el comisario, señor Nimica‒, lo que tenemos que hacer ahora es mirar al futuro y ganar el futuro para la cooperación al desarrollo. Es evidente que con estos instrumentos viviremos hasta 2020. Pero hay que mirar más allá y hay que enfocar hacia los objetivos sostenibles de desarrollo en la frontera de 2030. Es cierto que necesitamos más coherencia. Es cierto que necesitamos simplificación, pero ello puede alcanzarse sin necesidad de que la política de cooperación al desarrollo sea subordinada a las estrategias políticas a corto plazo que puedan tener un interés estratégico. Si mañana ‒como espero‒ este informe es aprobado por el Parlamento, no es un informe que dibujará el futuro, pero será una buena base para que podamos empezar a debatir con la Comisión y con el Consejo el próximo futuro de la perspectiva financiera plurianual.